þetta er í þriðja skipti sem ég mæli fyrir þessari þingsályktunartillögu um vestfirði sem vettvang þróunar rannsókna og kennslu á sviði sjávarútvegs og í málefnum haf og strandsvæða flutningsmenn auk mín eru háttvirtir þingmenn ásbjörn óttarsson ásmundur einar daðason einar k guðfinnsson guðmundur steingrímsson gunnar bragi sveinsson og lilja rafney magnúsdóttir tillagan hljóðar þannig að alþingi ályktar að fela mennta og menningarmálaráðherra að skilgreina vestfirði sem vettvang kennslu í sjávarútvegsfræðum og vettvang rannsókna á málefnum hafsins og strandsvæða meðal annars á sviði atferlis og veiðarfærarannsókna og þorskeldis skilgreiningin verði höfð til hliðsjónar við ákvarðanir um fjárframlög og stuðning við fyrirtæki og stofnanir á vestfjörðum þetta verði gert í tengslum við þá heildarstefnumótun sem fram undan er og boðuð hefur verið í upphafi þessa kjörtímabils af hálfu hæstvirts mennta og menningarmálaráðherra í málefnum háskóla landsins og sem liður í því að marka hverjum landshluta sérstöðu í rannsóknum og kennslu og leggja grunn að uppbyggingu og verkaskiptingu á sviði rannsókna og háskólakennslu á landsvísu eins og ég sagði áðan er þetta í þriðja sinn sem þetta mál er flutt hér tillagan var áður flutt á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi og hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi en var ekki útrædd á hvorugu þinginu og það má kannski segja að allt sé þá þrennt er og von til þess þá vonandi núna að málið nái lyktum svo einfalt sem það er um það hafa borist umsagnir frá allmörgum aðilum sem hafa flestallir tekið undir markmið tillögunnar það má geta þess að þetta mál er líka flutt í samhengi við annað þingmál sem enn hefur ekki komist á dagskrá en var flutt í fyrra og varðar sérgreiningu landshlutanna almennt með svipuðum hætti og hér er lagt til varðandi vestfirði eins og ég sagði áðan þá í upphafi þessa kjörtímabils boðaði

slík endurskoðun er tímabær hún kallar á skýrari stefnumótun en verið hefur þar sem umsvif háskólastarfsemi hafa aukist ört í landinu undanfarin ár við mótun mennta og rannsóknastefnu háskólastigsins er mikilvægt að horfa til sérstöðu háskólasvæðanna og nýta sem best það atgervi og þær stofnanir sem fyrir eru í hverjum landshluta þegar taka þarf ákvarðanir í atvinnumálum er einnig mikilvægt að líta til nýsköpunar og þróunarmöguleika í samstarfi atvinnufyrirtækja og háskólaumhverfisins á vestfjörðum hefur nú þegar þróast háskóla og rannsóknaumhverfi með háskólasetri vestfjarða rannsókna og fræðasetrum háskóla íslands í bolungarvík og á patreksfirði vestfjarðaakademíunni fræðslumiðstöð vestfjarða útibúi hafrannsóknastofnunarinnar á ísafirði matís og fleiri aðilum atvinnufyrirtæki og sveitarfélög í fjórðungnum sameinuðust fyrir fjórum árum um stofnun háskólaseturs vestfjarða ásamt háskólunum í landinu fyrirgefið þetta á að vera fyrir fimm árum atvinnuþróunarfélagi vestfjarða og fleirum sem stóðu að stofnun háskólaseturs vestfjarða setrið hefur nú byggt upp námsleið í haf og strandsvæðastjórnun í samstarfi við háskólann á akureyri á sama tíma hefur hafrannsóknastofnunin á ísafirði verið að gera merkilegar veiðarfærarannsóknir í samstarfi við impru nýsköpunarmiðstöð og hraðfrystihúsið gunnvöru og matís sem hefur verið með þorskeldistilraunir auk þess sem ný rannsókna og fræðasetur háskóla íslands í bolungarvík og á patreksfirði náttúrustofa vestfjarða og snjóflóðasetur veðurstofu íslands hafa sinnt umhverfis snjóflóða og dýralífsrannsóknum svo að nokkuð sé nefnt nú þegar fyrir liggur að skerpa stefnumótun íslenska háskólastigsins liggur beinast við að byggja á þeim grunni sem þegar er til orðinn þannig væri eðlilegast að miða rannsókna og fræðastarf á vestfjörðum við málefni hafsins og strandsvæða almennt slík skilgreining mundi efla rannsóknastofnanir á vestfjörðum og þau atvinnufyrirtæki sem nú þegar sinna þar rannsókna og þróunarstarfi eins og ég sagði áðan væri æskilegt að farið yrði í sams konar skilgreiningarvinnu fyrir aðra landshluta sem byggði á sérstöðu þeirra vegna þess að landsvæðin hafa auðvitað hvert sín sérkenni sum héruð eru mjög frjósöm landbúnaðarhéruð önnur eru orku og auðlindarík og enn önnur svæði mjög vel fallin til ferðaþjónustu og svo framvegis sumir landshlutanna eru nú þegar farnir að skapa sér skilgreina sína eign sérstöðu með tilliti til sóknarfæra og það væri mjög æskilegt ef hægt væri að taka slíka stefnumótun inn í opinbera stefnumótun en það bíður frekari átekta þess að það mál verði flutt hér í þinginu svo að ég haldi mig við vestfirði og sérstöðuna þar er þetta svæði það má segja vestfirðirnir séu náttúruleg rannsóknastofa á sviði sjávarlíffræði fiskeldisrannsókna veiðarfærarannsókna sjávarvistkerfa og stranda hafstrauma og annarra umhverfisþátta sem tengjast hafinu rannsókna og fræðasetur þau sem fyrir eru hafa góð tök á því að halda uppi innbyrðis samstarfi og einnig samstarfi við atvinnufyrirtækin í nágrenninu þar má nefna vélsmiðjur rafmagnsverkstæði sjávarútvegsfyrirtæki hátækniframleiðslu og fleiri þetta þróunar og rannsóknastarf mætti efla enn frekar og nýta í þágu háskólastigsins og atvinnulífsins á vestfjörðum það má geta þess að fjórðungssamband vestfirðinga fyrir hönd sveitarfélaganna á svæðinu hefur lagt áherslu á aukinn stuðning við þróunar og nýsköpunarstarf innan sjávarútvegsins til dæmis í fiskeldi kræklingarækt sjávartengdri ferðaþjónustu og nýjungum í matvælaframleiðslu enn fremur að rekstrargrundvöllur og núverandi námsframboð háskólaseturs vestfjarða verði tryggt til framtíðar ásamt nauðsynlegu fjármagni til frekari uppbyggingar nýrra námsbrauta til dæmis meistaranámi þá er fjórðungssambandið þess hvetjandi að stjórnvöld tryggi áfram fjármögnun til rannsóknastarfs á vestfjörðum í þessu sambandi má einnig minna á nálægðina við auðlindir sjávarútvegsins fiskimiðin sem góðan grundvöll fyrir því að rannsóknamiðstöð í þorskeldi verði á vestfjörðum sömuleiðis að atferlis og veiðarfærarannsóknir verði starfræktar í samvinnu rannsóknastofnana á svæðinu þessi þingsályktunartillaga er því í góðu samræmi við áður fram komna stefnumótun sveitarfélaganna og atvinnulífsins í nágrannalöndum okkar er að finna dæmi þess hvernig öflugar háskóla og rannsóknastofnanir hafa orðið til á grundvelli skilgreiningar sérstöðu af því tagi sem hér er lögð til það má til dæmis nefna háskólann í tromsö sem hefur skilgreint sig á alþjóðavísu sem miðstöð rannsókna og kennslu í málefnum haf og strandsvæða á norðurslóð ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri frú forseti ég tel að hér sé ég þarft mál á ferðinni það er útgjaldalaust og eiginlega einungis til þess fallið að betur sé farið með þá fjármuni sem á annað borð er verið að beina inn í rannsókna og þróunarstarf bæði úti á landsbyggðinni og eins á landsvísu almennt hér lýtur þetta mál beinlínis að því að þrengja kannski þann farveg gera hann skilvirkari þannig að fjármunir nýtist sem best og ráðstöfun þeirra verði sem markvissust að svo mæltu í þeirri einlægu von að núna nái þetta mál loksins fram að ganga mælist ég til þess að málinu verði vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar til efnistaka fyrir aðra umræðu